Señora Presidenta, quisiera comentar rápidamente el contenido de este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y el papel de la Unión Europea en este campo para decir, primero, que el informe tiene dos ámbitos diferenciados uno es una descripción y valoración de la situación, desgraciadamente negativa, de los derechos humanos en muchos países y regiones del mundo, a menudo bordeando o entrando en el territorio de la tragedia humana y una valoración basada sobre el el acervo, de este Parlamento en la toma de posición frente a los distintos problemas y basada también en una voluntad del ponente de colocarse en el de lo que son las posiciones y actuaciones de las distintas instituciones de la Unión Europea, no buscando el énfasis en los elementos de diferenciación, sino, fundamentalmente, en los aspectos de coincidencia, porque el ponente cree que es con la convergencia de posiciones con lo que se gana fuerza y eficacia en este lento y difícil trabajo para que mejore la situación de los derechos humanos en el mundo. Y luego hay un segundo aspecto en el cual he puesto un particular énfasis, que es tratar de detectar determinadas prioridades, es decir, construir un resumen de lo que pueden ser los elementos básicos orientativos de la acción de la Unión Europea en materia de derechos humanos

Señalaría nueve puntos en esta materia que quedan claramente desglosados del conjunto de aportaciones de los colegas y del entramado general del informe. El primero coloca en prioridad temporal, o si se quiere, usando un término un poco grandilocuente en términos históricos, el combate por la abolición definitiva de la pena de muerte en el mundo. De la misma forma que generaciones anteriores consiguieron en el pasado el objetivo de abolir de forma universal la esclavitud, nuestra percepción es que hoy, para nuestras generaciones contemporáneas, es perfectamente factible llegar al objetivo histórico de la abolición universal de la pena de muerte en el mundo y que el papel de la Unión Europea debe ser clave, de vanguardia, en este terreno. En segundo lugar, se pone un énfasis particular sobre lo que el informe denomina feminización del combate por los derechos humanos, es decir, se señala que las mujeres son la parte de la humanidad mayoritariamente víctima de las agresiones en materia de derechos humanos y que la Unión debe prestar especial atención y prioridad a este hecho. Se enmarca también en esta prioridad la cuestión de los derechos humanos infantiles, sobre la que el informe tiene una serie de puntos que creo bastante interesantes. En tercer lugar, se llama a la sinergia entre las instituciones comunitarias. No es positivo que haya una especialización de papeles —más de realpolitik en el Consejo o, eventualmente, en la Comisión, más de principios en el Parlamento—, sino que hay que hacer confluir las posiciones para ganar eficacia. Se habla, en cuarto lugar, de la necesidad de ampliar y profundizar en la tendencia muy positiva de desarrollo de los diálogos en materia de derechos humanos con terceros países. Finalmente, se habla de la necesidad de buscar alianzas en el ámbito de las instituciones internacionales para evitar situaciones como la del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde a veces hay una presencia en cierta forma minoritaria de la Unión Europea.